Ja, hvala lepa, predsedujoči, za besedo. No, poglejte, vsekakor jaz srčno upam, da bomo danes na tej seji s to sago o ukinitvi dopolnilnega zavarovanja vendarle zaključili, namreč dopolnilno zavarovanje, kakršno obstaja danes, je potrebno ukiniti, ne danes. Strinjam se s predgovorniki, ki so rekli, da bi bilo to potrebno narediti že v preteklosti, a žal ni bilo zadostne politične volje. Jaz upam in verjamem, da bomo danes to skupaj zmogli, kljub temu, da me močno skrbijo odzivi Desusa in pa nekaj posameznikov iz liberalnih strank, ki izražajo neke pomisleke in še razmišljajo o tem, a bi to zadevo podprli ali ne. Ključno je, da danes damo zeleno luč spremembi tega zakona in da s tem omogočimo ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Zakaj bi služile na račun zdravstva privatne zavarovalnice, zakaj? Ob tem, da že tako primerljivo z državami, s katerimi se želimo primerjati, namenjamo za področje zdravstva manj, procentov GDP-ja kot te države. To ni prav. In jaz verjamem in vem, da na marsikoga pritiskajo lobisti iz privat zavarovalnic, ker bodo s tem izgubili biznis, izgubili bodo posel, na račun več denarja za javno zdravstvo. Tako da nismo povsem enotni še danes, kaj je tista najboljša rešitev. Levica predlaga nekaj, morda nekdo drug nekaj drugega, ampak ključno je, da damo zeleno luč, nadaljnjim korakom, da se ukine dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki ga sedaj izvajajo tri privatne zavarovalnice. Imamo pa, kot sem že rekel, veliko še odprtih vprašanj in nerazjasnjenih dilem. Ena od teh je, da Socialni demokrati nikakor ne pristajamo na enoten znesek zavarovanja za vse, to je devetindvajset evrov. To ni prav. Naj plačuje vsak po svojih zmožnostih, zato Socialni demokrati z amandmajem predlagamo progresivno lestvico plačevanja tega zavarovanja, se pravi tisti, ki zasluži manj, naj plača manj, tisti, ki zasluži več, naj plača več. Tisti, po našem predlogu, ki bodo ki zaslužijo do minimalne plače, bi tako plačali zgolj deset evrov. To je pravilno in to je edino pravično. Zato verjamemo, da se bo tudi ta amandma Socialnih demokratov danes sprejel. Je pa, kot je bilo že večkrat povedano danes, še vedno možnost tudi določenih korektur tega konkretnega amandmaja. Ampak sistem je pravi, se pravi, v smislu progresivnosti. Zakaj vsi enako? Zakaj menedžer, ki zasluži deset tisoč evrov, plača enako devetindvajset evrov kot nekdo, ki je na minimalni plači ali celo pod njo. Toliko zaenkrat. Pa še enkrat pozivam res koalicijske stranke, da zberejo toliko razuma in da vendarle v tej fazi ta zakon podpremo. Če ga ne bomo danes podprli, vam zagotavljam, ga ta vlada ne bo sprejela. Hvala lepa.